Madame la Présidente, génération sacrifiée, génération oubliée, génération précaire, mais par qui? Qui condamne les jeunes à l'oubli? Qui les précarise et en fait les premières victimes de la crise économique, sociale et écologique? Je le dis les recettes d'hier ne marchent plus! Aujourd'hui, en Europe, le chômage des jeunes est deux fois plus élevé que celui de leurs aînés.

Nous avons déjà perdu trop de temps.

Pour cela, nous mettrons au vote notre propre résolution dès demain. Nous ne pouvons pas accepter que nous demandions toujours plus d'efforts aux jeunes alors que nous les privons de droits dont disposent leurs aînés.

Certes, nous avons obtenu la garantie pour la jeunesse, mais la jeunesse en Europe mérite mieux que 6 milliards d'euros.

Nous refusons l'adaptation systématique aux besoins du marché du travail et la concentration des moyens sur l'éducation et la formation pour les plus élitistes.

Pour créer de l'emploi, il faut commencer par arrêter d'en détruire. Il faut arrêter les politiques d'austérité qui conduisent aussi à précariser toute une génération. Il faut réfléchir à la réduction du temps de travail. Il faut garantir la qualité et la décence du travail. Vous voulez des mesures fortes? Je vous en propose.